virðulegi forseti ég get tekið undir hvert orð hjá háttvirtum þingmanni ég vil hins vegar árétta það og undirstrika að það er sannfæring mín að þær áherslur sem samfylkingin hefur haft allt frá stofnun sinni um það að við ættum að vera virkir þátttakendur í hinu félagslega samstarfi á þeim markaði sem við störfum á virkir þátttakendur í því myntbandalagi sem þar er það hefur oft úr þessum ræðustól verið hrópað niður sem töfralausnir eða skammtímalausnir að það sé ekki svar við vanda dagsins í dag það sé langtímameðferð en nú er það orðið þannig að þessu höfum við haldið fram allt frá stofnun samfylkingarinnar og allt frá þingkosningunum árið nítján hundruð níutíu og níu eða í nærfellt áratug og í nærfellt áratug höfum við haldið þessu til haga í allri umræðu og það er orðinn býsna langur skammtíminn að menn hafi ekki hlustað á þau aðvörunarorð og sannarlega í raun og veru vék háttvirtur þingmaður sjálfur að því í sinni ræðu hér fyrr í dag sem var efnismikil og málefnaleg eins og hans er von og vísa að sannarlega er ein af stærstu orsökunum að því sem við erum hér að glíma við það sem hann kallaði orðrétt hina veiku íslensku krónu